Señor Presidente, señor Comisario, señorías, esta crisis agrícola pone de manifiesto el gran fracaso de las orientaciones neoliberales de la política agrícola común. Urge abandonar propuestas inmovilistas repetidas durante los últimos treinta años y que nos han llevado adonde estamos. Son necesarias políticas públicas agrarias que partan de la regulación de la producción

que garanticen la producción en manos de los agricultores y las agricultoras en la Unión Europea que hagan un reparto justo del derecho a producir y que sitúen los precios de los productos agrícolas en el centro de la política agrícola europea.